herra forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti minni hluta utanríkismálanefndar háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar í fjarveru hans en framhaldsnefndarálitið er að finna á þingskjali átta hundruð níutíu og sex málinu var vísað aftur til nefndar milli annars og þriðju umræðu að hans beiðni og tilgangurinn var meðal annars að afla nánari upplýsinga um fjóra þætti þessa frumvarps í fyrsta lagi um umfang og eðli upplýsingasöfnunar sem varnarmálastofnun er ætlað að annast og einkum hvar mörk séu í frumvarpinu dregin milli mats á hernaðarlegum upplýsingum og hernaðarlegri hættu annars vegar og borgaralegri upplýsingamiðlun hins vegar eins og bent hefur verið á telja ýmsir að hætt sé við að hér sé kominn vísir að leyniþjónustu án þess það sé sagt berum orðum og styrkir reyndar ákvæðið um öryggisvottun starfsmanna þann grun í öðru lagi um heildarkostnað við nato væðinguna til lengri tíma ég vil minna á að háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og fleiri reyndar hafa talið kostnað sem er á fjárlögum þessa árs eins og hálfur milljarður króna nógu háan í sjálfu sér en telja þó að sú fjárhæð eigi enn eftir að hækka og hefur háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon meðal annars spáð því að þetta gæti koma okkur um þrjú komma fimm milljarða króna eftir fimm ár og hafa þær spár ekki verið hraktar í þriðja lagi var spurt í nefndinni um stöðu undirbúnings að reglugerðum sem fylgja eiga lögunum og loks um störf hættumatsnefndar og þarfagreiningu sem mörgum finnst reyndar að hefði átt að vera forsenda þessarar lagagreiningar en ekki unnin eftir á svo sem sjá má í framhaldsnefndarálitinu þótti háttvirtum þingmanni árangur fundarins í utanríkismálanefnd síðastliðinn fimmtudag rýr um fyrsta atriðið um aðskilnað milli hernaðarlegrar og borgaralegrar starfsemi virðist ljóst að það muni ekki nást fram og heldur er ekki orðið við beinum tillögum frá ríkislögreglustjóra um að styrkja ákvæði frumvarpsins að því leyti heldur er opnað á skörin milli hernaðarlegra og varnartengdra verkefna og ýmiss konar borgaralegrar starfsemi miklu meira en í veðri er látið vaka í frumvarpinu og í greinargerð þess en svo sterkt var reyndar tekið til orða í greinargerð með frumvarpinu að það var sagt snúast um nokkurs konar lagalegan eldvegg lagalegan eldvegg milli borgaralegrar og hernaðarlegrar starfsemi ég nefndi umsögn ríkislögreglustjóra sem fylgdi nefndaráliti á þingskjali átta hundruð sextíu og sex frá minni hluta utanríkismálanefndar

þar segir með leyfi forseta meðal annars eins og fyrr segir er lögunum ætlað að marka skil milli borgaralegra verkefna og hernaðarlegra því er ekki fullnægjandi að gera einungis grein fyrir takmörkunum sem eru á aðkomu borgaralegra stofnana að hernaðarlegri starfsemi heldur hlýtur einnig að þurfa að skýra hvaða takmörk eru á aðkomu hernaðarlegs liðsafla að borgaralegum verkefnum umræða á vesturlöndum hefur fremur miðast við slíka takmörkun og aðkomu hers að löggæslu hers að löggæsluverkefnum innan lands takmörkuð og jafnvel bönnuð þetta segir herra forseti í umsögn ríkislögreglustjóra um þetta frumvarp sem sagt þarna er sett fram krafa um hreinar línur milli borgaralegrar þjónustu annars vegar og hernaðar hins vegar

með leyfi forseta varnarmálastofnun annast úrvinnslu upplýsinga úr hermálalegum upplýsingakerfum atlantshafsbandalagsins og erlendra samstarfsaðila sem stofnunin hefur aðgang að stofnunin skal leitast við að skilgreina hernaðarógnir sem kunna að steðja að íslensku yfirráðasvæði hún skal einnig leitast við að skilgreina ógnir gegn íslenskum ríkisborgurum erlendis meðal annars vegna hernaðarumsvifa eða sambærilegs alvarlegs hættuástands hvernig var svo brugðist við þessum athugasemdum og beinu tillögum ríkislögreglustjóra sem voru við nokkuð fleiri greinar heldur en ég hef rakið aðeins breytingartillaga lögreglustjóra varðandi þriðju greinar frumvarpsins var tekin til greina en hún fjallar um hlutverk utanríkisráðherra í stefnumörkun og ábyrgð á alþjóðavettvangi sem sagt utanríkisráðherra beri ábyrgð á gerð hættumats á sviði varnarmála um hernaðarlega ógn en ekki hættumat sem er gert alla vegna á sviði löggæslu og almannavarna meðal annars vegna skipulagðrar glæpastarfsemi hryðjuverka stórslysa náttúruhamfara farsótta og tæknilegra bilana þetta var það eina herra forseti sem tekið var til greina af þessum einu tillögum og athugasemdum lögreglustjórans í framhaldsnefndaráliti háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar segir um

með leyfi forseta í athugasemdum við tuttugustu og þriðju grein er tekið fram að þær upplýsingar sem varnarmálastofnun með þessum hætti safni og greini geti meðal annars nýst til að meta hættu þar sem íslendingar annast friðargæslu þar sem íslendingar annast þróunaraðstoð og jafnvel til að greina hættur þar sem búast má við að íslenskir ríkisborgarar séu á ferð sem ferðamenn er þá nærtækt að spyrja hvernig eigi að haga tengslum eða afmörkun þessa þáttar upplýsingasöfnunar og greiningar starfsemi og hins vegar þess sem er borgaralegs eðlis og fer fram í utanríkisþjónustunni og utanríkisráðuneyti eða annars staðar á vegum lögreglu í gegnum lögreglusamstarf eða eftir öðrum leiðum ég get ekki stillt mig herra forseti um að minna inni í þessari miðri tilvitnun í framhaldsnefndarálitið á skýrslu utanríkisráðherra sem hér var til umræðu í síðustu viku þar sem nokkuð var fjallað um borgaralega þjónustu eða borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins sem þar er kölluð þjónustutrygging sem hver íslendingur fæðist inn í þar segir um hana meðal annars að borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins gætir hagsmuna íslenskra ríkisborgara á erlendri grund öryggi íslendinga erlendis fellur undir starfssvið borgaraþjónustunnar sem fylgist grannt með áfangi mála á óeirða eða hamfarasvæðum herra forseti ég er að lesa upp úr skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra um utanríkismál þar sem var verið að fjalla um borgaraleg verkefni en hér er nákvæmlega verið að lýsa því sama sömu verkefnum og er að finna í ég held áfram að lesa úr framhaldsnefndaráliti háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar um þetta en hann segir með leyfi forseta undirritaður telur þau svör sem fram komu á fundinum ófullnægjandi og þótt reglugerðarheimild sé að finna í viðkomandi grein það er tuttugasti og þriðju greinar frumvarpsins þar sem ráðherra eigi að kveða nánar á um tilhögun þessara mála var engar upplýsingar hægt að veita um hvernig því yrði háttað enda undirbúningur að setningu reglugerða ekki hafinn samkvæmt því sem upplýst var á fundinum ég get ekki stillt mig herra forseti í lok umfjöllunar um þetta atriði þennan aðskilnað á þessu stigi að benda á fylgiskjal númer fjögur sem er minnisblað frá utanríkisráðuneytinu til utanríkismálanefndar dagsett ellefta mars tvö þúsund og fjögur þar sem brugðist er við umsögn ríkislögreglustjóra um þetta frumvarp og ég hef áður rakið í hverju hún fólst krafan um hreinan aðskilnað hreinar línur á milli borgaralegra verkefna sem lúta að öryggi borgaranna og hernaðar hins vegar en í þessu minnisblaði segir svo um þessi efni herra forseti varnarmálastofnun telst samkvæmt framansögðu borgaraleg stofnun sem mun að meginstefnu til sinna varnartengdum verkefnum sem teljast ekki borgaraleg í eðli sínu það er nefnilega það skyldi nokkur skilja hvað hér er átt við þetta er ekki her þetta er ekki her segir háttvirtur þingmaður mörður árnason nei ísland ætlar ekki að reka her samkvæmt þessu frumvarpi en ísland hefur tekið að sér að vera hlekkur í hernaðarkeðju nato og reka hernaðarstarfsemi fyrir gríðarlegt fé eins og ég mun nú nánar koma að það eru einmitt auknu útgjöldin fimmtán hundruð milljóna króna á fjárlögum þessa árs og verða sennilega vaxandi eftir því sem fram líður um það atriði heildarkostnað við þessa nato væðingu og frekari þróun kostnaðar við þetta á næstu árum fékkst ekki upplýst á fundi utanríkismálanefndar eins og fram kemur í framhaldsnefndaráliti háttvirtur þ steingríms j sigfússonar þó er ljóst að það mun verða hlutskipti íslendinga að borga og standa undir kostnaði við rekstur af þeim mannvirkjum

litlar viðbótarupplýsingar komu þar fram en rétt er þó að taka fram og undirstrika að svo virðist sem staða íslands sé sú að mati tekur eftir atvikum í samráði við eða á grundvelli samkomulags við íslendinga ef slíkt næst ákvarðanir um hvað af mannvirkjum í þess eigu á keflavíkurflugvelli skuli rekið áfram en íslendingar greiða þá kostnaðinn nema um annað semjist sérstaklega enda grundvallarreglan sú að mannvirkjasjóður mati borgar stofnkostnað en það ríki þar sem mannvirkin eru rekstrarkostnað og viðhald nema þá í undantekningartilvikum með öðrum orðum virðist vera í hendi mati óútfyllt ávísun eða vald til að senda reikninginn á íslenska skattborgara gegnum utanríkisráðuneytið og varnarmálastofnun bent hefur verið á að með vaxandi kostnaði ég tala nú ekki um ef hann nálgast það sem líklegt þykir eftir fimm ár þrjú komma fimm milljarða þá er hann orðinn býsna nærri því marki sem nato setur aðildarþjóðum sínum hvetur til þess að þær setji um tvö prósent af þjóðartekjum sínum í hernað það skyldi þó ekki vera markmiðið herra forseti að íslendingar sem á tyllidögum gjarnan vilja líta á sig sem friðelskandi og herlausa þjóð ætli sér ekki að vera eftirbátar annarra nato þjóða í þessu þegar kemur að útgjöldum til hernaðar þegar þeir eru einu sinni komnir sem þessi hlekkur inn í hernaðarkeðjuna ég í tilefni þessa frumvarps þar kemur meðal annars fram herra forseti að fyrir fimmtán hundruð milljóna króna væri hægt að veita fimmtán hundruð beinum leikskólapláss eða fjármagna þrjá nýja framhaldsskóla ung vinstri græn benda líka á að í þessum fjármunum fimmtán hundruð milljóna er ekki meðtalinn kostnaðurinn við heræfingar hér á landi sem allar verða á kostnað íslensku þjóðarinnar svokallaðs gistiríkis og kostuðu síðast hundrað fimmtíu þúsund krónur á hvern hermann sem í þeim tók þátt ég nefndi tvö atriði önnur sem fjallað hefur verið um að ósk háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar á fundi í utanríkismálanefnd síðastliðinn fimmtudag og í framhaldsnefndarálitinu kemur fram að þar var upplýst að undirbúningur að reglugerðarsetningu væri ekki hafinn þannig að engar upplýsingar lágu fyrir um þau mál þegar málið virðist komið á stig lokaumfjöllunar á alþingi í nefndinni kom einnig fram spurning um störf hættumatsnefndar og hvort þess væri að vænta að niðurstöður úr því mati kynnu að leiða til þess að það þyrfti að gera lagabreytingar eða taka nýjar ákvarðanir um breytta tilhögun mála

ákvarðanir liggja fyrir vegna þess að gerð hættumatsins og þarfagreiningarinnar að þessu leyti er á frumstigi að sá sem það undirritar minnihlutaframhaldsnefndarálitið hafi þráfaldlega gagnrýnt að með þessu móti sé byrjað á efnum enda og engar upplýsingar hafi komið fram í nefndinni sem hrekja að hans mati þá fullyrðingu herra forseti ég hef fjallað nokkuð um kostnaðinn og hinn óútfyllta tékka sem stendur til að afhenda nato á ríkissjóð íslands og um hina allsendis ófullnægjandi aðgreiningu sem er á milli borgaralegra öryggisþátta annars vegar og hernaðarlegra í þessu frumvarpi þrátt fyrir yfirlýsingar um annað en eins og ég sagði voru þessi atriði tekin til athugunar í nefndinni milli annars og þriðju umræðu kjarni málsins er þó sá herra forseti að hér er eins og skýrt kom fram við aðra umræðu málsins á ferðinni lagarammi um hernað um heræfingar og um hernaðarútgjöld um hervæðingu íslenskra fjárlaga og um nato væðingu íslenskrar utanríkis og öryggismálastefnu og það eins þó frumvarpið heiti frumvarp til varnarmálalaga og rifjast þá upp fyrir manni orðhengilshátturinn um herliðið á miðnesheiði annars vegar og svo varnarliðið á keflavíkurflugvelli þetta er auðvitað ekkert annað en ímynd af sköpun það er verið að búa til umbúðir utan um það sama það er hernað og hernaðarhyggju með þessu lagafrumvarpi er ísland endanlega bundið á klafa nato fastar en nokkru sinni frá upphafi þeirrar óheillavegferðar þrítugasta mars nítján hundruð fjörutíu og níu þetta sem við vinstri græn höfum kosið að kalla nato væðingu kemur fram í mörgum atriðum meðal annars eins og ég hef nefnt lögbindingu erlendra heræfinga á vegum nato á kostnað íslendinga í óútfylltum tékka á ríkissjóð íslands til að standa straum af hernaðarbrölti nato hér á landi í aukinni þátttöku íslendinga í hernaðarlegu starfi bandalagsins svo sem með setu fulltrúa í herstjórnarmiðstöð nato og til marks um það herra forseti að þetta er allt gert fyrir nato en ekki íslenska öryggishagsmuni er það að engin niðurstaða hefur enn fengist um það hvaða ógn eða hætta það er sem okkur stafar svo af öðrum ríkjum sem þessi varnarmálalög eiga að sporna gegn í fyrsta skipti í sögunni hafa verið tekin inn á íslensk fjárlög og fjáraukalög stórfelld útgjöld til hernaðarmála sem tengjast veru íslands í þessu hernaðarbandalagi nato heræfingum og stríðsleikjabrölti allt er þetta herra forseti gert eins og ég hef komið ítrekað að án þess að nokkur greining hafi farið fram á stöðu íslands og þörfum og allt án nokkurrar undangenginnar umræðu og lýðræðislegrar umfjöllunar allt er þetta gert til þess að verja okkur á friðartímum á friðartímum vegna þess herra forseti að þegar og ef til átaka kæmi þá fellur allt í búa farið bandaríski herinn kemur bara aftur ég hlýt að minna á það að í þessari nato væðingu erum við að binda fast trúss okkar við hið nýja nato sem hefur reyndar horfið frá fyrri skilgreiningum og markmiðum um að vera svokallað varnarbandalag á landsvæði aðildarríkjanna og til þess að vera árásaraðili eða gerandi jafnvel í fjarlægum heimsálfum nato stóð sjálft í fyrsta sinn fyrir beinum hernaðaraðgerðum með loftárásum á júgóslavíu og tók svo við stríðsrekstrinum í afganistan af bandaríkjamönnum

herra forseti á nýafstöðnum fundi annan apríl í búkarest blés þetta nýja nato svo nýju lífi í vígbúnaðarkapphlaupið sem margir töldu og vonuðu að mundi ljúka með hruni sovétríkjanna á sínum tíma ábyrgð nato á þessari endurlífgun er mikil og íslendinga reyndar líka en þeir greiddu ekki atkvæði og stóðu ekki gegn uppsetningu eldflaugavarnakerfis í evrópu sem meðal annars mun kalla á uppsetningu eldflaugaskotpalla í póllandi og radarstöðva í tékklandi þvert ofan í vilja tékknesku þjóðarinnar og þvert ofan í vilja ýmissa ríkja í evrópu sem þarna eiga hagsmuna að gæta herra forseti hverju á að verjast hverjum á að verjast það hefur ekki enn verið kannað hver er svokölluð varnarþörf íslendinga hver óvinurinn gæti verið

vera sem við ættum helst að varast ætli það sé nú ekki eins og kemur fram í umsögn ríkislögreglustjóra og í nefndaráliti við aðra umræðu háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar að það séu helst öryggisatriði sem lúta að náttúruvá og gegnum að það sé sem sagt viðbúnaður sem lýtur að því að mæta eldgosum jarðskjálftum farsóttum veðurhamförum og öðrum slíkum þáttum sem eru nætækari en sú ímyndaða utan að komandi hernaðarógn sem í reynd ætti að vera eina mögulega réttlæting þess að taka inn á íslensku fjárlögin milljarðaútgjöld af þessu tagi til hernaðarverkefna ég ítreka að það hefur enginn bent á þann óvin sem menn ætla að verja sig gegn ég get ekki skylt mig herra forseti um að vitna orðrétt í það sem steingrímur j sigfússon háttvirtan þingmann sagði hér við aðra umræðu ætli það sé ekki þannig að hún katla gamla sé meiri ógn við öryggi okkar en þessar bábiljur undir þetta held ég að margir geti tekið við vinstri græn mótmælum þessari vitleysu herra forseti við teljum nær að nota þessa fjármuni gagngert í annað nærtækara í því skyni að tryggja öryggi vellíðan og frið í landinu og gæta þannig hagsmuna hinna almennu borgara í löggæslu í landhelgisgæslu í almannavarnir í björgunarsveit og svo framvegis sem mun gagnast okkur miklu betur það eru okkar tillögur í þessum efnum sem lúta að öryggi borgaranna á íslandi það er virkilega ámælisvert þegar ráðherrar hver á fætur öðrum kvarta undan útgjaldaþenslu á öllum sviðum þegar við stöndum frammi fyrir atgervisflótta og skorti á starfsmönnum í löggæslu og þegar peningaleysi er notað sem afsökun fyrir að grafa undan vel skipulögðu og árangursríku löggæslustarfi við stærstu flughöfn landsins að þá skuli stjórnmálamenn tilbúnir til að ausa fé í gæluverkefni eins og varnarmálastofnun kostnaðarsamt gæluverkefni sem á fátt skylt við almenna íslenska öryggishagsmuni eins og til að mynda sést á því fánýti að halda hér uppi erlendum herjum í tilgangsleysi á friðartímum herra forseti eftir þrítugasta september tvö þúsund og sex þegar bandaríski herinn yfirgaf landið eftir fimmtíu og fimm ár gafst langþráð tækifæri til þess að móta friðsamlega og sjálfstæða utanríkisstefnu íslendinga þá gafst líka færi á að leggja grunn að meiri samstöðu og sátt um utanríkis og öryggismálastefnu en eins og allir vita hefur þjóðin verið klofin í herðar niður vegna afstöðunnar til hersins allan lýðveldistímann en það var ekki á dagskrá hjá þeim sem nú móta stefnu íslands í utanríkismálum öll loforð sem gefin voru í framhaldi af brottför hersins um pólitískt samráð voru endanlega svikin með framlagningu þessa frumvarps í september tvö þúsund og sex þegar sýnt var að herinn væri að fara lofaði þáverandi ríkisstjórn vönduðu þverpólitísku samstarfi allra flokka um framhald mála og var sambærilegu fyrirheiti komið inn í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar að loknum kosningum á síðasta ári efndirnar létu þó á sér standa og þær litu í rauninni ekki dagsins ljós fyrr en daginn áður en þetta frumvarp kom til annarrar umræðu hér í þinginu og hverjar voru þær jú fundur formanna stjórnmálaflokkanna tvisvar á ári það er samráðið eftir að búið er að leggja línurnar um það sem hér er kallað varnarmálalög og er ný stefna í utanríkis og öryggismálum íslendinga þá á að byrja á því að viðhafa samráð með þessum hætti að það eru tveir fundir á ári við þetta vil ég bæta því að það skortir algerlega á að lýðræðisleg umræða og eðlileg grunnvinna hafi áður verið unnin eins og ég hef hér nefnt í formi könnunar á þörfum og hagsmunum íslendinga í þessum efnum það er verið að því segir háttvirtur þingmaður mörður árnason það má kannski

nær að leggja fryst niður þau verkefni sem fara á í áður en farið er að skipuleggja viðbrögðin og ausa út fjármunum í það við höfum kallað þetta nato væðingu og það kom fram hér við aðra umræðu að fór svolítið fyrir brjóstið á einhverjum þingmönnum hvað meinum við eiginlega með þessari nato væðingu í fyrsta lagi er með þessu frumvarpi bundnar í lög reglubundnar heræfingar nato ríkja hér á landi svokallað loftrýmiseftirlit hinn rándýri rekstur hins hernaðarlega hluta ratsjárkerfisins og allt þetta viðamikla og dýra umstang sem við eigum að sinna á svokölluðum friðartímum komi til ófriðarástands eins og ég hef áður sagt verður kallað á gamla herverndarsamninginn og treyst á hann við bandaríkin

hér er verið að bæta í báknið án þess að sjálfstæðismenn æmti eða skræmti eins og bent hefur verið á og án þess að vitað sé hvernig útgjöldin muni þróast eðli þessarar nýju stofnunar er í hróplegu ósamræmi við ítrekaðar yfirlýsingar um að íslendingar séu og ætli sér að vera herlaus og friðelskandi þjóð í þriðja lagi gerir frumvarpið ráð fyrir eins og ég hef bent á stórauknu samstarfi innan nato og í reynd endanlegri inngöngu í hernaðarbandalagið ég hlýt að rifja upp að ísland gekk í nato á sínum tíma með fyrirvörum um að hér skyldi ekki vera her á friðartímum og að aldrei væri ætlunin að koma upp íslenskum her þátttaka okkar í nato hefur í rauninni byggst á þessum fyrirvörum ísland tók lengst af ekki þátt í neinu hermálasamstarfi nato ekki í kjarnorkuvígbúnaðinum og greiddi ekki í mannvirkjasjóð nato þar með var ísland í raun afskiptalítið um málefni nato að þessu leyti veran í nato var réttlætt með því að ef á okkur yrði ráðist mundi nato koma okkur til hjálpar og jú við létum land og bíó og háskóla undir nato fundi með þessu frumvarpi og tengdum aðgerðum og ákvörðunum sem teknar hafa verið á undanförnum missirum er lokaskrefið tekið inn í nato alla leið til fullgildrar og virkrar þátttöku í öllu starfi hernaðarbandalagsins ísland situr eftir það í hermálanefndinni borgar í mannvirkjasjóðinn frá og með þessu ári fer að taka við leyndarupplýsingum nato í sérstöku leyndarherbergi í utanríkisráðuneytinu og merki frá hernaðarratsjám á íslandi eiga að renna inn í nato kerfið í framtíðinni og þannig mætti áfram telja herra forseti til er ein og aðeins ein leið út úr þeim vítahring vígvæðingar sem við erum nú illu heilli að festast í sem aldrei fyrr það er hnattræn afvopnun þar sem hver þjóð leggur sitt af mörkum með þessu frumvarpi er óumdeilanlega farið í þveröfuga átt og í stað þess að leggja lóð á skálar afvopnunar í heiminum er ísland nú að taka þátt í vígbúnaðarkapphlaupinu með virkum hætti miklu virkari en nokkru sinni fyrr herra forseti með vísan til ítarlegs rökstuðnings sem kom fram í nefndaráliti minni hluta utanríkismálanefndar við aðra umræðu og með vísan til þeirra viðbótarupplýsinga sem dregnar eru fram í framhaldsnefndaráliti minni hluta utanríkismálanefndar munum við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs greiða atkvæði gegn þessum